Jednym z przykładów rosyjskiego autorytaryzmu jest z całą pewnością ustawa o zagranicznych agentach. Na jej podstawie prokurator generalny sklasyfikował ponad 200 organizacji pozarządowych. W efekcie przyjęcia tego haniebnego dokumentu nasilono kontrolę stowarzyszeń. Te, które otrzymywały dofinansowanie z zagranicy, zmuszono do zawieszenia działalności bądź rezygnacji z grantów. Dotyczy to głównie organizacji monitorujących sytuację polityczną oraz stopień praworządności w Rosji. W czerwcu zawieszono stowarzyszenie Gołos, które zajmowało się obserwowaniem wyborów i udokumentowało masowe fałszerstwa podczas ostatnich elekcji. Nie trzeba tłumaczyć, jakie konsekwencje ma to dla mocno nadwątlonej rosyjskiej demokracji. Pragnę jednocześnie wyrazić niepokój związany ze wzmożoną aktywnością rosyjskiej armii. W bieżącym roku Moskwa przeprowadza szkolenia bojowe na niespotykaną od czasów sowieckich skalę.